Ich denke, dass ein wichtiger Aspekt und ich will ihn mal gesellschaftliche Empathie Fähigkeit nennen letztendlich entscheidend ist und bedeutet, dass wir Anerkennung und Akzeptanz gegenüber denjenigen Mitgliedern der Gesellschaft in ihrer Individualität auch entgegenbringen müssen.